Créame si le digo que me gustaría no tener que volver a intervenir nunca más para hablar de un problema institucional con el Consejo de Ministros que sigue sin resolverse desde el año 2009, a pesar de haber sido planteado y denunciado hasta la saciedad en numerosas instancias y a todos los niveles posibles, incluyendo ahora, y desgraciadamente,

Los planes plurianuales constituyen una herramienta esencial para la conservación de los recursos pesqueros marinos, donde se materializan todos los nuevos postulados que la reforma de esta política instaura, como pueden ser la regionalización, alcanzar los rendimientos máximos sostenibles, terminar con los descartes e incorporar medidas técnicas adecuadas a la pesquería objeto del plan. En los planes también se han venido adoptando tradicionalmente las oportunidades de pesca, o cuotas, a través del establecimiento de las reglas sobre el control de las capturas. En el Parlamento hemos dialogado en numerosas ocasiones con las diferentes Presidencias del Consejo para tratar de encontrar una solución, pero, lo reconozco, no hemos tenido éxito. También hemos acudido a la Comisión Europea para que mediara en este punto proponiendo soluciones para acercar posturas, y esa vía tampoco ha dado sus frutos, pues nunca hemos recibido, ni formal, ni informalmente,

Incluso hemos hablado numerosas veces con la Comisaria Damanaki, pero, a pesar de que formalmente nos apoya en esta contienda, siempre hemos sentido que ha faltado un mayor compromiso en la búsqueda de soluciones. En la comisión, a nivel interno, hemos realizado numerosas reuniones para buscar alternativas políticas. Nos hemos dirigido a todos y cada uno de los ministros de Pesca explicándoles la situación y buscando alguna salida. Esta alternativa, esta situación, tampoco ha tenido ningún resultado y, por eso, el Parlamento decidió en un momento determinado bloquear la votación del informe delas medidas técnicas de protección de los juveniles, simple y llanamente como muestra de oposición a una postura inamovible que no entendíamos. Posteriormente, y como gesto de buena voluntad, ante los compromisos precisamente de la Presidencia irlandesa, decidimos desbloquearlo, pero tampoco hemos visto una justa contraprestación a nuestra mano tendida. Por último, el Parlamento se ha planteado —y es algo que ninguno de nosotros queremos, pero que está sobre la mesa— paralizar la reforma de la política pesquera común por cuanto los planes son parte muy importante de la misma. Porque la realidad es que a día de hoy, cuatro años después, la situación no ha cambiado. Dicho esto, les aseguro que yo no voy a perder la esperanza de que entre todos hallemos una solución, porque me niego a admitir que el Consejo no acepte el Tratado de Lisboa en relación con la codecisión en materia pesquera. Y me niego a admitirlo además porque, de hecho, el Parlamento y el Consejo hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y trabajar conjuntamente como colegisladores, además de manera rápida y eficiente. Me estoy refiriendo a la Resolución legislativa sobre medidas técnicas de protección de los juveniles, informe extremadamente complejo en el que hemos encontrado una posición común, o, por ejemplo, la Resolución legislativa sobre medidas contra los Estados que permitan actividades pesqueras insostenibles. Por eso yo quiero creer que algunas de las actuaciones articuladas recientemente por el Consejo para evitar sentarse a negociar con el Parlamento no son más que expresión de su temor a perder prerrogativas para adoptar cuotas pesqueras. Pero que les quede muy claro actuaciones como, por ejemplo, el reciente caso del plan del bacalao del mar del Norte han llevado a la Comisión y al Parlamento a que tengamos que acudir al Tribunal de Justicia y así lo seguiremos haciendo aunque no sea nuestro deseo. Se lo digo claramente no queremos judicializar las relaciones institucionales, queremos una respuesta política y no una respuesta judicial. Intentaremos por todos los medios lograr la primera, pero —también se lo digo muy claramente— no renunciaremos a la segunda. El mantenimiento de este bloqueo tiene, evidentemente, implicaciones negativas —se lo he dicho antes— en el proceso de reforma, especialmente ahora que estamos en el diálogo a tres bandas. No queremos llegar a ningún bloqueo. Estoy seguro de que vamos a ser capaces de evitarlo. Creo en la voluntad de la Presidencia y sinceramente le digo que en el Parlamento van a encontrar todas las facilidades para buscar y encontrar una salida política, pero también van a encontrar una firme defensa de nuestras competencias.